Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Menschen in der arabischen Welt kämpfen für Freiheit und Demokratie.

Deswegen sind wir für Israel in sicheren Grenzen und für Palästina in sicheren Grenzen zwei Staaten, die friedlich zusammenarbeiten. Wir verteidigen die Sicherheit Israels gegen jede Form des Terrorismus, aber richtig ist auch, dass die Sicherheit Israels langfristig gefährdet wird, wenn man Palästina einen Staat verweigert.

Das heißt, man nimmt den Palästinensern das Land, das die Grundlage für einen palästinensischen Staat ist. Dies ist nicht nur unrechtmäßig, sondern es treibt Israel weiter in die Isolation, weil die Politik Israels gegenüber Palästina durch den Siedlungsbau illegitim ist. Deswegen Wenn Israel nicht den Stopp der Siedlungen erklärt, ist nach meiner Meinung keine andere Chance gegeben, als Palästina in den Vereinten Nationen anzuerkennen.

Verletzen wir nicht die Würde der Palästinenser! Deswegen Israel in sicheren Grenzen, Palästina in sicheren Grenzen. Die Würde der Palästinenser ist die gleiche wie die der Israelis.